În actualul context european, asigurarea securității energetice devine o prioritate. Diversificarea rutelor de energie poate fi asigurată prin interconectarea rețelelor europene de gaz, ceea ce contribuie și la solidaritatea între statele membre, un principiu fundamental în Uniunea Europeană. Pe lângă eforturile financiare proprii ale României și Ungariei, Comisia Europeană a propus săptămâna trecută alocarea a 30 de milioane de euro pentru finalizarea proiectului gazoductului Arad Szeget, a cărui finanțare a fost suspendată de mai bine de 5 ani. Importanța acestui proiect este majoră. Gazoductul va lega România de Ungaria, dar va realiza și o conexiune în rețeaua de gaze a Uniunii Europene. Odată finalizată conducta, atât în condiții normale, dar și în situații de criză energetică la nivelul Europei, România va putea să și exporte gazele pe piața europeană, dar și să importe aceste resurse. În acest sens, vă solicit sprijinul pentru ca propunerea Comisiei să se materializeze cât mai rapid.